Ja, hvala lepa, spoštovani, podpredsednik za besedo . Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani minister, gospod Zajc . Moje vprašanje se nanaša na urejanje prostora, in sicer na velike težave, s katerimi se soočajo občine, ko skušajo urejati in sankcionirati negativne pojave v prostoru, kot so zanemarjene in nevzdrževane stavbe, nedovoljeno oglaševanje na zasebnih površinah in drugi pojavi na zasebnih površinah, ki kazijo okolico in ogrožajo varnost okoliških prebivalcev. Poudarjam, tukaj govorimo predvsem o zasebnih površinah in zasebnih nepremičninah . k, postavitvi vprašanja na neki način spodbudil dogodek pred nedavnim, pred nekaj dnevi v Ljubljani, ko se je v starem mestnem jedru, v stari Ljubljani, dobesedno zrušila, dotrajana in nevzdrževana stara, zgradba. takšne zadeve so vsekakor zelo nevarne za okoliško prebivalstvo, namreč zgradba se je zrušila tako rekoč na vrt ene izmed, ljubljanskih gostiln, predvsem pa je problem v tem, da je, po besedah predstavnikov Mestne občine Ljubljana, občina kot taka opozarjala na velik problem te dotrajane zgradbe, a vendar ni imela nekih konkretnih vzvodov, kako bi zadevo, preprečila. kot sem bil seznanjen, so ključni, je ključna zakonska podlaga za ukrepanje občin. Zakon o urejanju prostora in pa Gradbeni zakon. po mojih informacijah pa trenutna zakonodaja v praksi ne omogoča občinam, da bi sprejele ureditev, ki bi jo bilo mogoče učinkovito izvajati. Kljub temu, da je bil Zakon o urejanju prostora, sicer, pred nekaj časa, pred nekaj leti, spremenjen. zato vas, spoštovani minister, sprašujem sledeče. Ali ste seznanjeni s težavami občin pri učinkovitem urejanju negativnih pojavov v prostoru? Kateri so ukrepi, ki jih mora občina zagotoviti, da bi lahko učinkovito zavarovala izgled kraja, uredila plakatiranje in oglaševanje , ter zagotovila, da lastniki s svojimi nepremičninami in zemljišči ravnajo tako, da ne ogrožajo javne varnosti in javnega interesa, ter ne kazijo izgleda kraja. Hvala lepa za odgovore . Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za odgovor.